hæstvirtur forseti það er kannski ástæða til að spyrja hvort erum við að tala um icesave eða ríkisstjórnina ég er einn af þeim sem fagnaði nýafstaðinni þjóðaratkvæðagreiðslu þátttakan var mikil

þetta var tilefni til að kynna málstað

á því þurfum við að halda ekki bara vegna icesave samningsins heldur til að styrkja okkur í þeim skrefum sem við komum til með að stíga inn í framtíðina ef við höldum hópinn og gerum það sem við höfum gert á undanförnum vikum mun okkur áfram miða áleiðis við höfum bætt stöðu okkar umtalsvert sem nemur tugum milljarða vextirnir af icesave í fyrra og á þessu ári eru ígildi niðurskurðar ríkisútgjalda á tveimur árum þetta er stórkostlegur árangur sem samstaðan hefur skilað okkur og núna þegar ég heyri fulltrúa stjórnarandstöðunnar segja að endurskoða þurfi samningsmarkmiðin þá legg ég vil hlustir gott og vel endurskoðum öll okkar markmið en hlustum grannt eftir er samningsmarkmiðið ef til vill orðið að koma ríkisstjórninni frá ég heyri ekki betur og þá vil ég að eitt sé alveg krystaltært að ekki verð ég með í þeirri vegferð hvað segir ríkisstjórnin kannski ríkisstjórnin haldi það er stundum um það rætt í úfnum sjó að menn þurfa að leggjast saman á árarnar en forsenda þess að slíkt takist er að menn séu á sama bátnum það höfum við ekki verið íslendingar á undanförnum árum og kannski áratugum vegna þeirrar misréttisstefnu sem innleidd hefur verið í landinu þá spyr ég þegar háttvirtur formaður sjálfstæðisflokksins talar um traust sem stjórnmálaflokkar njóti alþingi eða ríkisstjórnir hvaða flokkar eru til þess best fallnir að koma íslendingum á sama bátinn með betri ríkisstjórn með réttlátri stefnu í efnahagsmálum og í þjóðmálum almennt ég tel það vera þá stjórnarflokka þá flokka sem skipa núverandi ríkisstjórn ríkisstjórnin þarf hins vegar að horfa í eigin barm og endurmeta sína stöðu í ýmsum málum til að hún fái góða fótfestu inn í framtíðina